, izvoli. Hvala za besedo, gospod, podpredsednik. Spoštovani, zbor. Ker ima poslanska skupina na voljo samo še dvanajst minut časa in so še nekateri moji kolegi prijavljeni za razpravo, bom bistveno skrajšal svoj prispevek . Najprej bom opozoril na velik, javnozdravstveni problem, to je na preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih, okužb, ki je problem tako v Sloveniji kot, Evropski, uniji, na svetu, sploh. Dejstvo namreč je, da zaradi bolnišničnih okužb umre več, ljudi kot zaradi, smrtnih, nesreč, v prometu. Če navedem podatek, da v, Evropski uniji zaradi prometnih nesreč, umre, podatek je za obdobje od dva tisoč petnajst do dva tisoč sedemnajst, okrog, petindvajset do šestindvajset tisoč ljudi. Potem v Evropski uniji zaradi bolnišničnih okužb umre okrog sedemintrideset tisoč ljudi. To je velik, podatek oziroma velika številka, in ko sem, prvič na ta, problem leta dva tisoč opozoril v državnem zboru in sem takratnemu ministru doktorju Dušanu Kebru navedel podatek, da v slovenskih bolnišnicah zaradi bolnišničnih okužb umre okrog štiristo pacientov, temu podatku ni oporekal. prva raziskava o bolnišničnih okužbah je bila v Sloveniji narejena šele leta dva tisoč ena, potem kakih deset let kasneje še ena, in mislim, da je sedaj čas, da minister za, zdravje odredi novo nacionalno raziskavo o bolnišničnih okužbah, kajti tista prva, sploh ni, navedla podatka, koliko žrtev zaradi bolnišničnih okužb je med slovenskimi pacienti v bolnišnicah in v domovih za, upokojence. To se mi zdi, da je velik problem in da bi se moralo Ministrstvo za zdravje, še bolj aktivno soočati, s tem problemom. naslednje vprašanje, ki ga postavljam, se dotika Ministrstva za okolje in prostor. namreč, prejšnjemu ministru sem, postavil poslansko vprašanje, vendar zaradi njegovega odstopa odgovora nisem dobil. Zanima me namreč, kdaj bo, po petnajstih letih dokončno končana sanacija, po potresu v Posočju, ki je Posočje in širšo okolico prizadel dvanajstega julija leta dva, tisoč štiri. To bo moje, prvo vprašanje, prvo poslansko vprašanje novemu ministru za okolje, prav tako pa ga bom povprašal tudi, kako se bo, spopadel s problemom velikega plazu v Baški grapi, v naselju Grahovo ob Bači, ki se je sprožil leta dva tisoč, sedemnajst in se, dejansko na en način rešuje s sanacijo, obstoječe ceste, ne pa tudi z vidika, okolja in prostora , kajti ta resor je zadolžen za sanacijo naravnih nesreč . In pa še en, problem, ki se dotika, Ministrstva, za, okolje. Namreč, v okviru OZN imamo, poseben, Svetovni sklad za okolje, ki v štirih letih obrne okrog štiri cela in pol milijarde, dolarjev. Mislim, da, Republika Slovenija še nikoli ni črpala iz tega, fonda, ki ni zanemarljiv, posebej tudi zaradi zaradi tega izpostavljam ta problem, kajti Svetovni sklad za okolje je, finančni mehanizem za izvajanje Minamata Konvencije o živem srebru, ki jo je ratificiral tudi ta državni zbor, in, ker imamo velike priložnosti zaradi znanja, ki ga o živem srebru ima, naša država. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ...